Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Europa l'evasione fiscale brucia ogni anno mille miliardi di euro, più di tutto il bilancio europeo, circa duemila euro per ogni cittadino. Si tratta di risorse sprecate che sarebbero invece preziose per nuovi investimenti e per il rilancio dell'economia un prezzo pesantissimo, inaccettabile in un periodo di crisi in cui si chiedono sacrifici alle famiglie e alle imprese. Subito, quindi, una black list sui paradisi fiscali e un adeguato accordo sullo scambio di informazioni all'interno dei paesi UE e tra i paesi UE e i territori extracomunitari anche per verificare gli obblighi delle multinazionali. Emblematica è la notizia dell'evasione fiscale di oltre 74 miliardi di dollari da parte di Apple che, tra l'altro, produce in Cina sfruttando manodopera ai limiti della schiavitù.